Die Euromajdan Bewegung ist eine große zivilgesellschaftliche Bewegung in der ganzen Ukraine für Demokratie, gegen Korruption, für Rechtsstaatlichkeit. Gerade weil ich das so gut verstehe diesen Wunsch, der Korruption ein Ende zu machen ist es so wichtig, dass wir nicht nur über Sanktionen reden, sondern dass wir uns vorbereiten auf die Bekämpfung der Geldwäsche und die erfolgreiche Betätigung der Menschen, die im oder rund um das Regime von Janukowytsch arbeiten und die mit gewaschenem Geld und dem Staatsvermögen der Ukrainer in europäischen Ländern beste Geschäfte machen und unmittelbar, nachdem sie Gewalt beschlossen haben gegen die friedliche Euromajdan Bewegung, zurückgetreten sind, wie Präsident Asarow, aber heute fröhlich ihre Pfründe in Wien genießen.